Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements et mes félicitations à Maria Gabriella Zoanǎ pour la qualité de son travail qui n'était pas simple, puisqu'elle a pris la suite de Mme Dǎncilǎ, sur ce rapport essentiel pour l'avenir de l'agriculture.

Je pense qu'on ne peut pas s'appuyer exclusivement sur les statistiques pour bâtir la projection, il faut aussi mettre en perspective des visions politiques qui intègrent les éléments de l'activité agricole commune.